Son terroristas que usan armas químicas que usaron en 2015 a quinientas mujeres como escudos humanos en jaulas que disolvieron a tiros en 2007 manifestaciones civiles

que usan la población como rehenes y que impiden los corredores humanitarios. Esta guerra terrible en la que se ha utilizado la carta terrorista para un cambio de régimen debe terminar, pero no con indignación forzada, no con sanciones, no con la reiteración del error estúpido. Con una salida negociada y realista que lleve a conversaciones con todas las partes no terroristas.

Ciento noventa y tres personas en mi país asesinadas por Al Qaeda. Es un insulto que algunos en este Parlamento le hagan el trabajo sucio a los terroristas que matan sirios, pero también europeos.